Aș dori să încep prin a o felicita pe dna raportor Ludford pentru întreaga muncă depusă și prin a i mulțumi pentru modul în care a colaborat cu raportorii alternativi. Existența unor standarde comune este o condiție esențială pentru încrederea reciprocă în sistemele legale ale statelor membre. Dreptul la un proces echitabil al persoanelor suspectate sau acuzate este un drept fundamental, prevăzut în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Însă, în lipsa unor standarde adecvate în ceea ce privește apărarea, există riscul producerii unor dezechilibre între mijloacele pe care acuzarea le are la dispoziție și gradul de protecție a drepturilor persoanelor suspectate sau acuzate. Eforturile depuse pentru consolidarea drepturilor procedurale în Uniunea Europeană au fost de lungă durată. Primii pași au fost făcuți în noiembrie 2000, când Consiliul, în conformitate cu Concluziile de la Tampere, a adoptat un program de măsuri de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce în materie penală. Au urmat apoi propunerea Comisiei de decizie cadru privind anumite drepturi procedurale în procesele penale, în anul 2004, în cazul căreia nu s a putut ajunge la un acord, negocierile fiind abandonate în iunie 2007 foaia de parcurs a Președinției suedeze din iulie 2009, care a propus o abordare graduală a drepturilor procedurale propunerea Comisiei din iulie 2009, respectiv decembrie 2010, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a schimbării de cadru juridic și, în sfârșit, inițiativa celor treisprezece state membre.

Vreau să îmi exprim satisfacția cu privire la rezultatul obținut în urma negocierilor dintre instituții, textul pe care urmează să îl votăm miercuri aducând îmbunătățiri importante propunerii statelor membre. Îmi exprim speranța că perioada de implementare de trei ani nu va constitui un precedent pentru următoarele măsuri din cadrul foii de parcurs și că statele membre vor depune toate eforturile pentru a aplica cât mai rapid, în mod corect, coerent și echitabil, toate prevederile Directivei.